Monsieur le Président, Monsieur Juncker, j'aimerais tellement vous croire lorsque vous dites que vous avez l'Europe sociale au cœur et que vous voulez effectivement qu'elle devienne une priorité. Nous sommes tous d'accord ici vous aviez dit d'ailleurs en prenant vos fonctions que c'était peut être la Commission de la dernière chance nous sommes tous conscients qu'il y a un problème majeur avec l'Union européenne actuellement. Sans faire de procès d'intention, comment voulez vous que nous puissions étudier des scénarios de solutions alors que nous n'avons pas partagé de diagnostic commun sur les raisons pour lesquelles l'Union européenne est en crise et en difficulté?